staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer tvö hundruð tuttugu og sex tvö þúsund og þrettán um breytingu á öðrum viðauka við e e s samninginn um tæknilegar reglugerðir staðlaprófanir og vottun og fella inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og tólf fjögur e s b frá tuttugasta og öðrum febrúar tvö þúsund og tólf um breytingu á tilskipun tvö þúsund og átta fjörutíu og þrjú e b um að koma á samkvæmt tilskipun ráðsins níutíu og þrjú fimmtán e b e kerfi til að auðkenna og rekja sprengiefni til almennra nota

meðal annars kveðið á um að framleiðendur og innflytjendur sprengiefnis skuli auðkenna það þannig að það sé rekjanlegt til framleiðenda til samræmis við viðauka við tilskipunina tilskipunin sem nú er til umfjöllunar breytir eldri tilskipun í þá átt að undanskilja kveikiþræði og hvellhettur frá gildissviði hennar innleiðing eldri tilskipunarinnar kallar á breytingu á vopnalögum númer sextán nítján hundruð níutíu og átta með síðari breytingum en það á eftir að innleiða þá tilskipun þar af leiðandi var það metið svo að innleiðing þeirrar tilskipunar sem nú er til umfjöllunar kalli jafnframt á breytingu á vopnalögum gert er ráð fyrir að innanríkisráðherra leggi fram frumvarp til breytinga á vopnalögum til innleiðingar á eldri tilskipuninni og þar af leiðandi einnig þeirri sem nú er til umfjöllunar en framlagning mun þó ekki nást á yfirstandandi þingi innleiðing tilskipunar tvö þúsund og fjórtán fjögur e s b kallar ekki á aukinn kostnað umfram kostnað sem felst í innleiðingu eldri tilskipunarinnar